Ich bin froh, dass die jahrelange Blockade gewisser Kräfte in diesem Haus gegen die Befassung mit der Lage der Christen im Orient beendet worden ist, und wir dies nunmehr systematisch tun. Die christlichen Minderheiten im Nahen Osten und in Nordafrika sind gerade auch in Ländern, die sich erfreulicherweise demokratisieren, gefährdet. Und wer soll sich um diese Minderheiten kümmern, wenn nicht wir Europäer? Wir Europäer sind die natürlichen Beschützer dieser Minderheiten.

Demokratie ist Mehrheitsherrschaft, aber ihre Nagelprobe ist das Schicksal der Minderheiten.